Zunächst einmal, Herr Vizepräsident Ansip, im Namen der EVP herzlichen Glückwunsch zu diesem Paket! Wir glauben, dass die Europäische Kommission jedenfalls aus der Sicht der Europäischen Volkspartei genau die richtigen Schritte mutig angegangen ist, die jetzt angegangen werden müssen, und gleichzeitig Vorsicht hat walten lassen in den Bereichen, wo wir noch etwas mehr Erkundungen aus den Märkten einholen müssen, um sicher zu sein, dass wir die richtigen Schritte gehen. Der wichtige große Punkt, den Sie machen, ist der Vorschlag zum Geoblocking, der letzten Bereich, in dem sich Unternehmen im Europäischen Binnenmarkt in den letzten Jahren wieder eine neue Nische eingerichtet haben, bei dem Verbraucherinnen und Verbraucher am Ende das Nachsehen haben. Das Beispiel des Disneylands in Paris ist das Prominenteste gewesen, es gibt viele andere. Hier haben Sie glaube ich an den richtigen Schnittstellen, wo tatsächlich Einheitlichkeit im europäischen Binnenmarkt notwendig ist, die richtigen Schwerpunkte gesetzt.

Manche sagen, dass in bestimmten Bereichen auch mehr möglich wäre, aber wir wollen es in dem Maße tun, dass alle Europäerinnen und Europäer am Ende von diesem Paket profitieren. Herr Kommissar, Sie haben auch gesagt, dass Sie bei den Plattformen einer horizontalen Regelung eine Absage erteilen wollen. Das ist wahrscheinlich auf der Basis der Erkenntnisse der sector inquiry der richtige Schritt, aber das bedeutet aus unserer Sicht keinesfalls, dass deswegen nichts zu tun wäre. Im Bereich der Netzwerk und Informationssicherheit haben wir bereits erste Schritte bei der Plattform Gesetzgebung begonnen. Sie haben selber angekündigt, dass Sie dort, wo Notwendigkeit besteht, weitere Schritte sektorbezogen gehen wollen. Wir als EVP Fraktion wollen diesen Weg sehr gerne mitgehen, weil wir glauben, dass ein EU weit fairer Wettbewerb zwischen den Onlineplattformen in Europa, aber auch mit jenen, die von außerhalb Europas hier mitarbeiten, notwendig ist, um am Ende sicherzustellen, dass der europäische Binnenmarkt mit 500 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern allen Vorteile bringt.